Hvala za besedo. Najprej naj izrazim svoje nezadovoljstvo z dejstvom, da sta obe moji poslanski vprašanji, ki sem ju skrbno pripravljala, ostali brez naslovnika, kajti, oba ministra, ki sem jima namenila vprašanje, sta odsotna, tako kot velik del vlade, ampak kakorkoli. Zahtevam odgovor na naslednji seji. Levica, kot veste, je edina stranka, ki vas čas dosledno nasprotuje tako imenovani privatizaciji, ki se je izkazala za škodljivo, še več, niste sposobni niti preveriti, komu pravzaprav prodajate naše vitalne interese. Naj samo spomnim: poskus prodaje Telekoma, ki ga je Levica preprečila v zadnjem trenutku ravno z razkritjem določenih dokumentov in takrat, nam je Miro Cerar razlagal o nekih kredibilnostih do tujine, pa spoštovati ne vem kakšne zaveze, do ne vem kakšnih tujcev, takrat je odletel celo obrambni minister, ki je samo hotel vedeti, kako bi ta prodaja vplivala na samo varnost države. Skratka, letališče Brnik in naš letalski prevoznik Adria, ki je bil nekdaj naš ponos, sta se tudi znašla na tem samouničujočem spisku vlade Alenke Bratušek in ta spisk je potem pridno "odkljukavala" tudi vaša vlada, v kateri ste bili že takrat, v prejšnjem mandatu, minister za gospodarstvo. Družbo Adria Airways smo tako, podobno kot banke, najprej dokapitalizirali, potem pa jo je SDH prodala nemškemu skladu štiri K Invest ali točneje AA International Holding, ki je bila v bistvu ustanovljena samo za namen tega prevzema in registrirana na Malti, ki pa je znana davčna oaza. Kljub mnogim opozorilom je bila prodana skupaj z vrhovno, vrhunsko usposobljenim šolanim in lojalnim osebjem. Medtem ko so naši piloti, stevardese in osebje izgorevali od prevelike količine dela, je firma beležila vse večje izgube, kar pa sploh ne preseneča, saj se je firma izčrpavala preko milijonskih nakazil v davčne oaze, milijonskih svetovanjih, pogodb in visokih plač vodilnih, za katerim se je pa zdaj izbrisala vsaka sled. Že zdaj je jasno, da je štiri K Invest za sabo pustil pogorišče, prikrajšal davkoplačevalce v najmanj treh evropskih državah - se pravi, Švici, Estoniji in Sloveniji - in zdaj, ko se je začela forenzična preiskava petdesetmilijonske luknje in poslovanja, pa podjetja, prej katerih je štiri K Invest obvladovala Adrio, ugašajo drug za drugim, v omrežju skupine ni več najti posameznikov, ki so imeli pomembno vlogo pri nakupu. Skratka, izbrisana je s svetovnega spleta. Zato vas sprašujem, kako je možno, da kljub vsem opozorilom medijev in stroke niste preverili, komu prodajate našega letalskega prevoznika. Ali ste pripravljeni sprejeti odgovornost za veliko oškodovanje državnega premoženja davkoplačevalcev in interesov države Slovenije ter glede na to, da se je za tujimi lastniki zabrisala vsaka sled, ali se strinjate, da je potrebno ugotoviti odgovornost za to prodajo s strani prodajalcev, vlade Mira Cerarja in SDH. Hvala.